Señor presidente, señora comisaria, la implicación ciudadana es fundamental, junto con las políticas públicas, para conseguir los objetivos que se plantea el Libro Blanco del transporte. Una movilidad inteligente, más sostenible y que garantice la libre circulación de personas y mercancías en el mercado interior. La racionalidad en el establecimiento de las tasas por el uso de infraestructuras y la transparencia en el uso de los recursos que se obtengan por esta vía son una pieza clave para conseguirla. Por eso apoyo las medidas que aquí se proponen para eliminar las discriminaciones entre usuarios, impedir que estas tasas distorsionen la competencia en el mercado interior y establecer compensaciones para los usuarios intensivos. Además, apostamos por ponderar el nivel de emisiones de los vehículos al fijar los precios y, por supuesto, creo imprescindible —y así lo expresé en mis enmiendas— que los ingresos obtenidos por esta vía reviertan directamente en la mejora de las infraestructuras. Esta medida mejorará la seguridad vial, incidirá en el empleo y acelerará el desarrollo de las infraestructuras inteligentes y una movilidad más sostenible.